Andererseits teile ich die Meinung meines Kollegen Dominique Riquet, dass die finanzielle Ausstattung der beiden Fonds in der Relation zu niedrig ist. Gerade Initiativen, wie die Frau Kommissarin sie vorhin erwähnt hat, in Bezug auf Nordafrika, in Bezug auf die Unterstützung beim Aufbau funktionierender Asylsysteme, gegenseitige Hilfsmechanismen, werden darunter leiden, und das bedauerlicherweise. Darüber hinausgehend haben wir gerade beim ESF dringenden Handlungsbedarf. Wenn ich mir den Drogenhandel über die Grenzen hinweg ansehe, Menschenhandel und viele andere Fragen, die Notwendigkeit einer ganz engen Kooperation vieler Nationalstaaten und den Ausbau der Instrumente der Europäischen Union, dann werden diese Mittel von 3,3Milliarden Euro leider viel zu knapp sein. Aus diesem Grund werden wir in den nächsten Jahren eine Menge unternehmen müssen, um die Mitgliedstaaten zu überzeugen, vielleicht doch noch etwas mehr nachzudenken.